Comment mettre en place une politique pour diminuer mes excédents par rapport aux États Unis et comment mettre en place une politique pour diminuer mes déficits par rapport à la Chine? Cette politique, vous ne la ferez pas, parce que, fondamentalement, la politique actuelle sert la finance et sert la dette.